Señor Presidente, la inclusión financiera es vital para que el sistema financiero esté al servicio de los ciudadanos y cumplamos los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Es inadmisible que de los 30 millones de europeos que carecen de cuenta bancaria, casi 6,5 millones, los más vulnerables, no estén en condiciones de abrirla y asuman por ello un coste que puede llegar a un euro al día. Apoyo la propuesta del señor Klute de una iniciativa legislativa al respecto y me congratulo del anuncio realizado por el Comisario, señor Barnier, de que la presentará antes de que finalice el presente año. La Unión Europea debe asegurar el acceso a unos servicios bancarios mínimos, como la apertura de una cuenta básica, sin obstáculos por razón de precio. Debe promover la información y la educación financieras y las prácticas responsables.